Ich komme aus einem Land aus Deutschland das Teile dieser sozialen Säulen ganz gut umsetzt und andere nicht gut umsetzt. Es geht mir auch gar nicht darum, dass einige Länder das für sich entscheiden können, so wie es für sie notwendig ist. Worum es mir in erster Linie geht, ist, dass wir keine europäische Lösung dafür brauchen, sondern dass wir hier das Subsidiaritätsprinzip achten und jedes Land alleine für seine sozialen Systeme verantwortlich bleiben muss.